Stelselmatig wordt aan de onderdrukking van en moord op christenen in Nigeria te weinig aandacht gegeven in de media. Daarom zijn dit soort debatten van belang. En ik zou ook tegen de collega willen zeggen de Intergroep voor vrijheid van godsdienst en geloof en religieuze tolerantie is nu weer opgericht. Wij gaan van start met die intergroep en ik heb nu al gehoord dat dit thema belangrijk zal zijn op de agenda van die intergroep vervolging van christenen, onder andere in Nigeria. We moeten hier inderdaad niet verstoppertje spelen dit is een cruciaal onderwerp.